Señor Presidente, me gustaría empezar mi intervención alabando la labor que han realizado el ponente y todos los colegas de la Comisión SURE y, sobre todo, alabando la voluntad de acuerdo que ha habido en este año de trabajo para conseguir un acuerdo mayoritario y un respaldo mayoritario del Parlamento Europeo a un informe como el que hoy presentamos aquí un informe que es el plan de trabajo que tiene que seguir la Unión Europea si queremos conseguir los objetivos políticos, económicos y sociales que nos hemos puesto, y si queremos, también, superar los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años. Es el guión para conseguir salir de la crisis y para que nuestro crecimiento, como dice la Estrategia Europa 2020, sea inteligente, sostenible e integrador. Si estamos de acuerdo en que el valor de la Unión Europea es mucho más que la suma de los veintisiete Estados miembros que la componen, si estamos a favor de una agricultura de calidad y responsable, si queremos cumplir los Objetivos del Milenio, o si queremos ayudar a nuestros vecinos del Mediterráneo en ese camino hacia la democracia, si queremos seguir invirtiendo en investigación e innovación, si queremos seguir luchando contra el cambio climático o invertir en educación, en formación y en becas Erasmus, si seguimos creyendo en la política de cohesión como una herramienta para el desarrollo sostenible y para la solidaridad entre nuestros países, y si seguimos apoyando, por ejemplo, las redes transeuropeas de energía y de transporte, en resumen, si seguimos queriendo más Europa, estamos defendiendo un mayor presupuesto para la Unión Europea. Por eso, en este informe advertimos de que sin los recursos suficientes no vamos a conseguir los objetivos que nos hemos puesto.

Ahora dicen que es por la crisis, pero cuando se negociaron las actuales perspectivas financieras también recortaron. Por eso le pedimos al Consejo que, si no está de acuerdo con este aumento del presupuesto, nos diga qué objetivos no va a querer cumplir.

También decimos cómo financiarlas y planteamos un debate sobre los recursos propios. Un debate que quiere acabar con el falso debate de los contribuyentes netos, que quiere una financiación sin cheques, sin excepciones, que quiere una financiación justa. Y para eso hemos propuesto varias opciones, pero hay una por la que yo tengo preferencia, y la conoce muy bien el Comisario Lewandowski es la tasa sobre las transacciones financieras o, como se la conoce en muchos de nuestros países,

Una tasa que permitiría recaudar entre doscientos y trescientos mil millones de euros, una tasa que penaliza a los especuladores y que haría pagar a todos aquellos que se han estado lucrando jugando con el dinero de todos nosotros, una tasa que permitiría dar transparencia y frenar la especulación financiera, y una tasa, sobre todo, que no afectaría a los ciudadanos, porque haría pagar por sus excesos a los responsables directos de la crisis. Solo les pedimos, en realidad, una cosa más ambición.